Artur, v beležko zapiši pot do moje službe. Zapelji do konca Prvomajske ulice, nato zavij levo, ko prideš do McDonald'sa, zavij desno, pelji tristo metrov naravnost, zavij levo in v prvi ulici zavij še enkrat levo. Artur, kakšne je današnje vreme? Artur, v beležko si shrani številko mojega frizerja. nič štiri nič ena dva tri tri štiri pet. Artur, koliko okužb je bilo danes? Artur, vsem v mojem imeniku pošlji sporočilo: "Želim vam lepe praznike in srečno novo leto." Artur, kolikšen je dnevni priporočeni vnos sladkorja? Artur, na Facebooku ustvari skupino, ki naj vključuje [ime in priimek] [ime in priimek] [ime in priimek] . Artur, kakšne stranske učinke ima kava? Artur, koliko dni je v celotnem letu? Artur, rezerviraj mi termin v hotelu Habakuk ob šestih zvečer. Artur, naštej mi nekaj lepih destinacij za potovanja. Artur, pokliči osebo Andrej. Artur, zapomni si mojo najljubšo jed: palačinke. Sestavine, ki jih potrebuješ: moka, sladkor, sol, jajca, mleko in olje. Artur, odpri Spotify in predvajaj mojo najljubšo playlisto. Artur, nastavi mi alarm za budilko ob šest trideset, šest petinštirideset, šest petinpetdeset. Artur, nastavi mi alarm za ob šestnajst petintrideset. Artur, ustvari opomnik za soboto dvanajstega šestega, da moram k frizerju. Artur, najdi mi povratno karto za letalski let petega petega iz Londona v Maroko. Artur, poišči mi ponudbe za najem avtomobila v Maroku. Artur, kaj je najnovejši model znamke telefona Apple. Artur, koliko je stara Angelina Jolie? Artur, v koledar mi vstavi naslednje datume: trinajsti peti zobozdravnik, šesti šesti rojstni dan Andreja, šestnajsti sedmi ginekološki pregled.